Bardzo ważną sprawą jest też szukanie nowych źródeł białka to bardzo dobry kierunek ku niezależności europejskiego rolnictwa.

Dlatego popieram projekt rezolucji, który wzywa Komisję Europejską do ustanowienia minimalnego progu dopuszczalnej zawartości nieautoryzowanych odmian GMO w dostawach soi.